Pourtant, il devrait écouter ce que répond M.

Et à cet égard, ce sont bien plus que des demi mesures dont nous avons besoin pour convaincre les États membres, pour reconstruire l'esprit européen, à un moment où chacun va être engagé dans une négociation aussi difficile que la négociation pour ou contre le Brexit